Rozière sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Do la parola all'on Torres per presentare la richiesta del suo gruppo.